Señor presidente, hace catorce años, cuando era miembro del Parlamento vasco, aprobamos una resolución en la que solicitábamos al Gobierno de España que incluyese en el programa de trabajo de la Presidencia española del año 2002 la defensa de la tasa Tobin. España es hoy uno de los Estados comprometidos en una operación de cooperación reforzada para instaurar una tasa sobre transacciones financieras.

2011. En 2013, Francia e Italia ya comenzaron a aplicar su propio impuesto. El 22 de enero de 2013 se acordó que diez países lo harían juntos en 2014. Y el último Ecofin de 2015 lo prometía para diez a mediados de

Lo digo porque el debate de hoy nos recuerda que necesitamos regresar a un mundo en el que el sistema financiero vuelva a su función instrumental y se dedique simplemente a mediar entre el ahorro y las actividades productivas. Lo digo porque necesitamos ese dinero para impulsar la innovación, el crecimiento para consolidar el pilar social, para rescatar a las personas de la marginación. Una vía didáctica y útil para lograrlo es pasar en este tema de las palabras a los hechos. Solo plantear el debate es útil porque reconoce que estas operaciones deben tributar. Implantar esta tasa debe ayudar a prevenir y evitar algunas operaciones simplemente especulativas que no generan empleo y solo enriquecen a quienes las practican

Este impuesto no va a perjudicar a los usuarios de los servicios bancarios está destinado a gravar la compraventa a mediana y gran escala de activos financieros, una operación no precisamente cotidiana para la inmensa mayoría de los europeos. Creo que esta vía, además, si se establece a nivel comunitario, permitiría a la Comisión alcanzar un grado de independencia económica y financiera respecto a los Estados miembros que haría mucho más eficaz su tarea de impulso y coordinación de las políticas que aportan valor añadido europeo. También son valores europeos el humanismo, la redistribución y la solidaridad, principios completamente ajenos a la avaricia y a la especulación.